Quant aux centrales photovoltaïques, leurs composants sont peu écologiques, et les répercussions sur le prix de l'énergie, considérables. Aussi, la menace du retrait américain de l'accord de Paris nous oblige à être lucides. L'action dans le cadre des grandes organisations internationales restera plus efficace que la seule Union européenne.